És nem csak ezért a munkáért mondok köszönetet, hanem a korábbi, hasonló témájú jelentésekért is. Hiszen számos, utasjoggal, vagy utazási témájú jelentéssel foglalkozott és mindig hozzáadott értéket jelentett az ő munkája. Valóban szükségszerű ennek a jelentésnek az elkészítése, hiszen az utazási szokások, a foglalási módok az elmúlt években jelentősen megváltoztak.

Néhány területet szeretnék csak kiemelni, ezek között a legfontosabbnak tartom az áremeléseknek a kérdését.

Hiszen azt hiszem, hogy ez számos kis utazási irodának problémát jelenthetett volna. A következő témakör, amit fontosnak tartok megemlíteni, a személyes adatoknak a védelme. Fontos, hogy e körülmények mellett is biztosítani tudjuk a személyes adatoknak a védelmét. A szigorú felelősség kérdése is ilyen kérdés, e tekintetben is egy nagyon kiegyensúlyozott szabályozásra került sor. Reális javaslat került megfogalmazásra úgy a vállalkozásokra nézve, mint a fogyasztókra nézve. Egyetértek Rühle képviselő asszonnyal, bár a fogyasztóknak a védelme rendkívül fontos, ugyanakkor túlszabályozni sem szabad ezt a témakört. Ezért ez a jelentés mindenféleképpen hasznos, átlátható és kiegyensúlyozott hozzáadott értékkel bíró jelentés lett.